forseta hefur borist bréf um afturköllun fyrirspurnar oddný harðardóttir kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali þrjú hundruð sextíu og sjö mál þrjú hundruð og þrettán umfjöllun ríkisútvarpsins um landsfundi stjórnmálaflokka